Gospod minister , kolegice in kolegi! Z vidika občana, z vidika državljana je situacija takšna. Jaz lahko rečem, da velika večina občanov, vsaj na podeželju, iz katerega prihajam, se zelo striktno drži med drugim ločevanja odpadkov. In tudi vsi vemo, bolj ko odpadke ločujemo, več plačujemo. A ne. Ampak v redu, neki občutek je pa dober, da je zadeva urejena, da so organizirani odvozi in tako naprej. Enkrat si želim in upam, da bom to doživel, da bi res bilo tako, kot si zdaj samo govorimo, da bi vsak plačal za odpadek, bodisi da je to embalaža bodisi da je to odpadna nagrobna sveča , natančno po količini te proizvedene, odpadne, teh teh proizvedenih odpadkov. To pomeni, če jaz kanto odpeljem na ulico, da tisti, ki odvaža, stehta odpadke in na podlagi tega dobim fakturo oziroma položnico. To je neka najbrž, idealna, poštena, pravična rešitev. Ampak tema tega zakona interventnega zdaj pravzaprav ni to, ne. Moram reči, da, bi, preden sploh začnemo razpravljati o, interventnem zakonu, bi morali ugotoviti, da je nekdo odgovoren , da je nekdo odgovoren, da sploh imamo interventni zakon v državnem zboru. A je to nastalo kar tako, iz čistega neba? Nekdo nekaj ni naredil. Kdo? Vlada, ministrstvo pristojno? Res je, da zdaj minister še pravzaprav ni ogrel svojega fotelja, že ga je, doletel ta veliki problem, ki smo ga mi vsi v sredstvih javnega, obveščanja spremljali na televiziji, gledali v času volilne kampanje . Od tega je že več kot pol leta. Se pol leta je minilo od identificiranega problema, gotovo še več, pa do zakona v državnem zboru. Mi v Novi Sloveniji načelno nismo naklonjeni nujnim postopkom in tudi ne interventnim zakonom, razen če gre za neko naravno katastrofo, ko je potrebno ljudem zelo hitro pomagati, ampak tudi to je pravzaprav naravna katastrofa. Zato sem na kolegiju predsednika državnega zbora tokrat izjemoma podprl nujni postopek, ker razumem in pričakujem, pričakujem, da se bo interventno, tisti, ki smo gasilci, vemo, kaj je intervencija, hitro, nujno, učinkovito, zdaj takoj, in v čim krajšem času zadevo rešiti, je potrebno rešiti. Zato podpiram te rešitve, ki jih predlagajo kolegice in kolegi iz SDS in in, koalicije, da ta zakon ugasne enaintridesetega dvanajstega dva tisoč devetnajst. V tem kontekstu to podpiram. Podpiram tudi najavo ministra , gospoda Jureta Lebna, ki pravi, da bo kmalu, pričakujem v naslednjem letu, prišel z novim zakonom o varstvu okolja, ki bo zadeve reševal in postavil tako, da ne bo prišlo več do, potrebe po interventnem ukrepanju, spet po nekih novih interventnih zakonih, s katerimi bi reševali odpadno embalažo in odpadne nagrobne sveče. Seveda v tem času, ker govorimo o rešitvah, ker govorimo o interventnem zakonu, seveda dobivamo različne informacije. Mi smo jih vse v poslanski skupini Nove Slovenije temeljito proučili. Smo tukaj, kot, je povedal kolega Aleks Rebršek , na strani vlade oziroma ministra oziroma podpore zakonu. Bojimo se, ker menda nekatera podjetja napovedujejo tožbe, morda bi gospod minister v tem, o tem tudi kaj povedal, kakšne so te verjetnosti ali, ali jih sploh ni, ne bi namreč želeli sprejeti zakona, ki bo nekoga spodbudil, da bo tožil, ne vem, državo ali kaj, ne vem. Radi bi, da bi dejansko bil zakon takšen, ki bo ponujal učinkovite rešitve, in predvsem bi radi to, da bi se ta problem čim prej rešilo. Mi bi želeli že do novega leta, ampak najbrž, najbrž ne bo šlo, a ne. Tako da zdaj pričakujem tudi, kakšen bo odziv, kolegic in kolegov, predvsem iz, koalicije, seveda tudi širše, glede, sprejemanja teh, amandmajev. Zaključujem pa z isto stvarjo, kot sem začel svojo razpravo . Odgovornost, mi se, ma, skoraj na vsaki, na kaj na vsaki seji, vsak dan se pravzaprav soočamo z nekimi problemi, ki so nastali zato, ker jih nihče ali pa nekdo, ki jih nekdo na vladi ni naredil. Seveda ne moremo zdaj tega problema obesiti kar na na to vlado, ki sedi komaj sto dni v svojih foteljih, ampak nekdo enostavno, z, ja, s svojo plačo, če hočete, ni opravil svoje naloge. Mi nismo policija, mi nismo tožilstvo, mi nismo sodišče, smo pa državni zbor in mi smo tisti, ki moramo vlado nadzirati in terjati odgovornost. In tukaj smo mi v Novi Sloveniji izjemno, izjemno razočarani, ne. Včasih a pa ne včasih, velikokrat pridemo z nekimi zakonskimi predlogi pred ta državni zbor in nas enostavno vlada in koalicija preprosto odbijeta, češ da to ni sistemsko , da to ni celovito, da bo reševala vlada na drugače način, celovito in sistemsko. Ja, pa ni ne, pa ni reševala, pa ni reševala. In potem dobimo to, kar dobimo, fantastične količine odpadne embalaže in odpadnih nagrobnih sveč, ki jih zdaj moramo tukaj reševati. Res pa je moj apel na vlado, seveda tudi na ministrstvo za okolje okolje in prostor, ker vidim, da bo zakon dobil jutri podporo, da se vendarle začne čim prej izvajati, učinkovito izvajati in da potem dejansko ta zakon seveda tudi na koncu leta, kot, predlagajo tile amandmaji, ugasne. Jaz bom te amandmaje podprl v tem kontekstu. In, kot rečeno, bomo v poslanski skupini večinsko zakon podprli. Hvala lepa.